Il en donne dans son rapport, d'ailleurs, des exemples assez pittoresques je n'ai pas le temps de les citer tous comme l'accord législatif entre le Parlement européen et le Conseil des ministres sur les brevets européens remis en cause par le Conseil européen. Il y en a bien d'autres. Nous aurions pu penser, tout de même, comme je le disais à l'instant, que les ministres représentant les États membres soient solidaires de leur chef d'État ou de gouvernement respectif, que le président du Conseil européen, M. Van Rompuy, assure lui même ce travail de coordination, que le coreper, qui réunit les représentants diplomatiques de chaque État membre, y contribue. Il est vrai que, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres où l'on a octroyé des visas aux ressortissants de l'Azerbaïdjan, la France était représentée par son ministre de la culture. Ce n'est pas forcément une garantie de compétence.

Lamassoure propose des remèdes légitimes, comme le fait que les Conseils européens soient précédés d'une déclaration du président du Conseil, suivie d'une résolution. Mais qu'est ce qui empêchait jusqu'à présent qu'il en soit ainsi? En réalité, le fond du problème, c'est la présidence permanente du Conseil qui n'a pas fait disparaître la présidence tournante du conseil des ministres. Autant d'occasions, de chevauchements de compétences et de conflits. Il n'y a toujours pas d'abonné au numéro de la maison Europe.